ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai toujours pensé qu'en se fondant sur une méthode communautaire bien réfléchie, et qui pourra évoluer, nous arriverons à faire en sorte que les États membres de l'Union européenne n'apparaissent pas comme une addition ou une adjonction d'États membres mais comme une véritable Union européenne. Il est vrai que, si les marchés et les autres observateurs arrivaient à nous percevoir comme formant une entité solide et soudée, la façon de nous exprimer serait plus aisément comprise par les marchés et par les observateurs.